Een goede grensoverschrijdende samenwerking tussen lidstaten is van het allergrootste belang. Vooral op het vlak van online misdrijven liggen hier nog heel wat uitdagingen. We worden geconfronteerd met steeds nieuwe vormen van online misbruik die vragen om een continue investering in nieuwe digitale opsporingstechnieken, een aangepast wetgevend kader en verdere preventie en bewustmaking. Ik wil er tot slot op wijzen dat kinderen met een beperking bijzonder kwetsbaar zijn.

Er waren ook andere vormen van misbruik dan bij kinderen zonder beperking, zoals gedurende de dagelijkse hygiënische routine of tijdens hun behandeling.